Einerseits haben sie natürlich auch die Steuergerechtigkeit angemahnt, andererseits haben sie in ihren eigenen Mitgliedstaaten wenig Voraussetzung geschaffen, dass dies auf europäischer Ebene harmonisiert werden konnte. Deshalb ist dieser Initiativbericht ganz wichtig und ich hoffe natürlich, dass auch die Kommission und dann der Rat die Dinge übernehmen, dass wir endlich zu einer besseren Steuerharmonisierung und vor allen Dingen Steuergerechtigkeit in der Europäischen Union kommen.